Adoptarea de politici care să mărească gradul de transparență, responsabilitate și predictibilitate a instituțiilor și dinamicilor financiare este esențială pentru depășirea cu succes a consecințelor crizei care au erodat semnificativ nivelul de trai al cetățenilor europeni. Concomitent, susțin adoptarea la nivel european a unor măsuri legislative capabile să conducă la crearea unui cadru juridic armonizat pentru actorii financiari europeni. Numai prin armonizarea prevederilor din acest domeniu putem crea premisele unei dezvoltări economice durabile. În egală măsură, consider că trebuie să avem în vedere că redresarea economiilor europene nu poate avea loc în lipsa unei certe creșteri a competitivității. Deși este importantă stabilirea unor linii directoare globale cu privire la sustenabilitatea sistemelor financiare, este important ca procesul de reglementare să nu așeze într o poziție dezavantajoasă actorii economici europeni.